Voorzitter, we behandelen hier een kader voor maritieme ruimtelijke ordening en geïntegreerd kustbeheer. Het gaat om een richtlijn die we helemaal niet zouden moeten behandelen. Er zijn maar liefst elf subsidiariteitsbezwaren ingediend op dit voorstel en die zijn allemaal terecht. De EU gaat namelijk niet over ruimtelijke ordening en deze richtlijn is dus simpelweg in strijd met het Verdrag. Al die subsidiariteitsbezwaren heeft de Europese Commissie gemakshalve maar naast zich neergelegd. Het lijkt er wel op dat alles geoorloofd is voor de verdergaande federalisering en de oprukkende macht van niet gekozen Brusselse bureaucraten. De Commissie gaat haar boekje te buiten en bemoeit zich via deze invasieve richtlijn met nationale aangelegenheden door het beleid te verpakken als noodzakelijke EU coördinatie. Vervolgens strooit de Commissie met kreten als 'gecoördineerde actie' en 'duurzame ontwikkeling' en door haar bemoeienis te legitimeren met onzinargumenten over erosie, klimaatverandering en natuurrampen sust zij de boel in slaap. Namens de vele Nederlanders die de steeds schaamtelozere EU regeldrift helemaal zat zijn, zeg ik tegen de Commissie Bemoei u niet met onze ruimtelijke ordening, pak uw koffers en ga naar huis!